Herr Präsident, liebe Kommissarin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die europäische Fischerei befindet sich in einer tiefen Krise

Für mich gibt es dafür drei Gründe Erstens den Rückgang der Fischbestände, zweitens den allgemeinen Verfall der Preise gerade dort, wo die Fischbestände gesund sind und das Angebot zu groß ist, drittens und darum geht es heute höhere Betriebskosten aufgrund steigender Rohölpreise.

Wir müssen tun, was wir können, um zu helfen.

Der Entschließungsantrag der Konservativen verspricht mehr, als wir tun können.

Aber Treibstoffsubventionen können sich viele Mitgliedstaaten überhaupt nicht leisten. Den meisten europäischen Fischern ist somit überhaupt nicht geholfen.

Was die finanzielle Förderung der Fischerei betrifft, sehe ich ein viel größeres Problem.

Hier muss sich im Interesse unserer Fischer dringend etwas ändern! Liebe Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie uns zusammen bis Donnerstag einen differenzierten Text erstellen und gemeinsam an einer weniger marktschreierischen, vernünftigen und nachhaltigen Fischerei arbeiten!